În ceea ce privește regulamentul privind zgomotul, consider că trebuie găsit un echilibru între aspectele de sănătate și cele economice atunci când se impun restricții. Privind handlingul la sol, subliniez importanța îmbunătățirii acestui aspect, pentru a crește capacitatea Uniunii în domeniu și pentru a stimula concurența. Uniunea are nevoie de o creștere a capacității pentru a rămâne competitivă la nivel global, dar liberalizarea pieței nu trebuie să se facă în detrimentul condițiilor sociale ale lucrătorilor. Statele membre ar trebui să se asigure că personalul întreprinderilor care furnizează servicii de handling la sol are un nivel corespunzător de protecție socială și de condiții de muncă, chiar și în cazul subcontractării și al contractelor de servicii. Dacă se constată lacune în ceea ce privește această protecție sau încălcări ale normelor în vigoare, acreditarea furnizorilor de servicii în cauză poate fi suspendată, retrasă sau reținută până în momentul în care este atins din nou standardul corespunzător. Statele membre aplică și monitorizează standardele europene minime obligatorii pentru formarea și calificarea personalului, dacă se elaborează, pentru a se asigura un standard de siguranță cât mai ridicat la nivelul Uniunii.